Problematickým sa mi však javí mechanizmus požičiavania si peňazí medzi systémami členských štátov, ktoré by sa v istej situácii mohli stať aj mechanizmom prelievania krízy z jednej krajiny do druhej, a to by iste nebolo dobre.